Včerejší diskuse ukázala, že všichni tento populární nebo populistický plán amerického prezidenta vítají, ale to je tak všechno, co můžeme. Usnesení obsahuje hodnocení, pro které nemáme dostatek ověřených hodnocení a ověřených podkladů. Včera jsme věnovali tři hodiny bouřlivé diskusi o tom, kde mají být umístěni vězni a ti, kterým zločiny nebyly prokázány. Řešení je samozřejmě na americkém Kongresu a případně na jednotlivých vládách některých evropských zemí, nikoli na Evropském parlamentu.